Trebuie să introducem impozitarea profitului în țara în care se realizează.

Susțin măsurile de combatere a fraudei la marile companii, fraude care au dus la închiderea multor locuri de muncă, a IMM urilor, dar și la sărăcirea bugetelor naționale și, în final, la sărăcirea cetățenilor. Domnule comisar, vă apreciez activitatea, dar mă surprinde că susțineți că nu trebuie să tratăm paradisurile fiscale în această directivă.

Viteza cu care acționează Comisia și Consiliul lasă loc continuării evaziunii și discriminării IMM urilor. Nu trebuie să mai amânăm.

Dacă vă doreați tratarea separată a paradisurilor fiscale, ar fi trebuit să acționați deja.